Paní předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal tuto debatu, protože musím říci, že my třeba v České republice velmi vnímáme nezávislost úřadu OLAF. Není to pouze teoretická věc, ale v České republice například nyní je řešena kauza vicepremiéra Babiše, jehož možné střety s právními předpisy právě prošetřuje úřad OLAF. A pro nás je důležité, aby právě tento orgán byl maximálně nezávislý a měl maximální autoritu tak, aby česká veřejnost následně rozhodnutí úřadu OLAF v kauze vicepremiéra Babiše přijala, protože tato kauza, marná snaha, bude ovlivňovat a ovlivňuje politický vývoj a politickou stabilitu v České republice. Proto chci poděkovat jak paní zpravodajce, tak paní komisařce, že tomuto tématu věnují takovouto pozornost, a za své voliče říkám, není to u nás pouze teoretický problém míry nezávislosti, ale je to velmi důležitá praktická věc, která v České republice bude mít konkrétní politické dopady.